Obecnie w Unii Europejskiej ponad 2,5 miliona osób zatrudnionych jest w gospodarstwach domowych.

Dodatkowo osoby pracujące w gospodarstwach domowych niejednokrotnie umożliwiają domownikom podjęcie pracy zawodowej, co ma jeszcze bardziej pozytywny wpływ na wzrost i zatrudnienie. Niestety w wielu krajach nadal brakuje odpowiednich rozwiązań prawnych, które regulowałyby podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem osób w gospodarstwach domowych. Mam na myśli czas pracy, prawo do odpoczynku, jasną i przejrzystą informację na temat warunków pracy czy wysokości zatrudnienia.

bardzo często imigrantki znajdujące się w trudnej sytuacji osobistej. W tej sytuacji państwa członkowskie muszą pilnie wypracować instrumenty, które zapewnią tej kategorii pracowników pewność prawa. Dodatkowo osoby pracujące w gospodarstwach domowych bardzo często tworzą szarą strefę, co ma negatywny wpływ na budżety krajów członkowskich. Musimy wprowadzić rozwiązania, które zachęcą pracowników do rejestrowania swojej działalności i zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnienia.